Nakonec jsem se rozhodl, že zprávu jako celek podpořím, protože míří především na ten základní hlavní cíl, a to je nepřípustnost nekalé daňové soutěže, která prostě byla provozována některými státy, jak ukázala skutečně kauza kolem Luxleaks. Ale při vší úctě nejde pouze o to, že takové dohody pokřivují podnikatelský trh, jsou nerovné, vlastně jdou proti všem hodnotám, na kterých Evropa stojí.

Ale v okamžiku, kdy půjdeme do sjednocování přímých daní, do konsolidovaného daňového základu, tak v tomto případě předesílám, že budu proti.